tvö um geislavarnir með síðari breytingum en frumvarpið er að finna á þingskjali númer níu hundruð þrjátíu og þrjú með frumvarpinu er lagt til að einstaklingum yngri en átján ára verði ómehiilt að nota sólarlampa eða ljósabekki eins og rætt er um í daglegu tali bannið er sett á grundvelli heilbrigðissjónarmiða og í ljósi þess að útfjólublá geislun frá sólarlömpum er nú flokkuð sem krabbameinsvaldur banninu er ekki ætlað að koma í veg fyrir að sólarlampar séu notaðar að læknisráði útfjólublá geislun eykur marktækt líkur á húðkrabbameinum það eru börn og ungmenni sem eru viðkvæmust fyrir henni þeir sem sólbrenna ungir eiga frekar á hættu að fá illkynja sortuæxli síðar á ævinni en slík æxli eru talin alvarlegasta gerð húðkrabbameina samkvæmt alþjóðlega viðurkenndri meginreglu í geislavörnum er notkun geislunar vera réttlætanleg að því gefnu að gagn vegi þyngra en skaði ráðleggingar fagaðila sýna að notkun barna og ungmenna á ljósabekkjum sé ekki réttlætanleg í þessu tilliti á árinu tvö þúsund og fimm ráðlögðu norrænar geislavarnastofnanir ungmennum undir átján ára aldri og fólki með ljósa húð að nota ekki ljósabekki í sameiginlegri yfirlýsingu fjögurra geislavarnastofnana finnlands svíþjóðar noregs og íslands frá elleftu nóvember tvö þúsund og níu var lagt til að átján ára aldurstakmark gerð sett varðandi notkun ljósabekkja þá tilkynnti alþjóðlega rannsóknarstofnunin í krabbameinsfræðum í lyon sem starfar á vegum alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar þann tuttugasta og níunda júlí tvö þúsund og níu að útfjólublá geislun væri nú flokkuð sem krabbameinsvaldur áður hafði hún verið flokkuð sem líklegur krabbameinsvaldur þannig að um var að ræða endurmat og hættan var metin meiri en áður í tilkynningu stofnunarinnar er sérstaklega tekið fram að hætta á húðkrabbameini eykst verulega ef notkun ljósabekkja hefst fyrir þrjátíu ára aldur í samræmi við þetta lögðu geislavarnir til við heilbrigðisráðuneytið síðastliðið haust eftir fundinn ellefta nóvember tvö þúsund og níu að heilbrigðisráðuneytið beitti sér fyrir innleiðingu átján ára aldurstakmarks vegna notkunar sólarlampa aldurstakmarkinu er ætlað að taka til notkunar sólarlampa á stöðum sem starfsleyfi hafa samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir ef það eru til að mynda sólbaðsstofur heilsuræktarstöðvaruog íþróttamiðstöðvar samstarfshópur um útfjólubláa geislunsem í eru fulltrúar geislavarna ríkisins félags íslenskra húðlækna krabbameinsfélagsins landlæknisembættisins og lýðheilsustöðvar hefur stutt þessa tillögu eindregið eftir því sem næst verður komist frú forseti hefur ekkert norðurlandanna enn þá innleitt reglur um átján ára aldurstakmark við notkun ljósabekkja í finnlandi mun hins vegar unnið að frumvarpi um slíkt bann sem áformað er að verði lagt fyrir finnska þingið næsta haust og í noregi er slík vinna einnig í undirbúningi undanfarin ár hefur samstarfshópur um útfjólubláa geislun sem fyrr er getið staðið fyrir átaki sem beinist að fermingarbörnum og forráðamönnum þeirra því átaki hefur verið beint að hættunni sem fylgir því á ungt fólk noti ljósabekki og vakin athygli á því að börn og ungmenni eru næmari en aðrir fyrir skaðlegum áhrifum geislunar frá ljósabekkjum en einnig frá sólinni

sjöunda árið í röð í fræðsluherferð undir slagorðinu hættan er ljós þetta átak hefur að vissu leyti tekist með ágætum og má til að mynda markast af því að í vor voru engin fermingartilboð auglýst á ljósatímum eða á sólbaðsstofum en það má einnig sjá þess merki í almennt breyttu viðhorfi til ljósabekkjanotkunar því í nóvember á síðasta ári lét lýðheilsustofnun gera könnun á viðhorfi til lagasetningar um bann við notkun átján ára og yngri að ljósabekkjum í ljós kom að rúmlega sjötíu og tvö prósent aðspurðra voru fylgjandi slíkri lagasetningu frú forseti tími húðkrabbameins hefur aukist mikið á síðustu áratugum mest hefur aukningin verið í tíðni svonefndra sortuæxla sem eru eins og áður sagði alvarlegasta tegund húðkrabbameina og enn fremur algengasta tegund krabbameins hjá konum á aldrinum fimmtán til þrjátíu og fjögurra ára algengasta tegund krabbameins hér á landi hjá konum á aldrinum fimmtán til þrjátíu og fjögurra ára notkun ljósabekkja á íslandi hefur minnkað undanfarin ár en minnst hefur dregið úr henni hjá yngstu aldurshópunum sem þykir benda til þess sem svo sem er þekkt að erfitt sé að hafa langvarandi áhrif á lífsvenjur unglinga með kynningarstarfi og fræðslu við þessu þarf að sporna því fram til þessa hafa leiðbeiningar geislavarna ríkisins um að börn átján ára og yngri noti ekki ljósabekki því miður ekki náð þessum tilætlaða árangri frú forseti í ræðu minni hef ég gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins fram kemur í áliti fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytis að það hefur ekki í sér aukinn útgjöld fyrir ríkissjóð hér er um að ræða breytingu sem lögð er til á grundvelli heilbrigðissjónarmiða einna og ég tel mikilvægt að þetta frumvarp nái fram að ganga ég vek athygli á annarri grein frumvarpsins sem er gildistökuákvæði en gert er ráð fyrir því að frumvarpið öðlist gildi fyrsta janúar að lög sem sett yrðu öðluðust gildi eins janúar tvö þúsund og ellefu í þeim tilgangi að þeir sem veita almenningi nú aðgang að sólarlömpum geti lagað þau að þeim breyttu reglum sem frumvarpið felur í sér eins og segir í greinargerð frú forseti ég leyfi mér að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðisnefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu